Panie Przewodniczący! Bardzo chciałbym poprzeć to sprawozdanie. Nieczęsto mi się to tu zdarza, wymaga to natomiast wiele samozaparcia. To sprawozdanie powinno składać się z jednego zdania mając na uwadze stosowanie mylących praktyk znakowania na rynku europejskim produktów o różnej jakości za pomocą identycznych lub łudząco podobnych etykiet, wzywa się państwa członkowskie do przyjęcia uregulowań zapobiegających temu zjawisku.

Nie można w taki sposób pisać prawa, gdyż jest to legislacyjne gadulstwo.